Die heimischen Unternehmer hatten keine Planungs und Investitionssicherheit mehr. Ich glaube auch, dass das relativ schwierig ist.

Mich verwundert zum Teil schon die eindimensionale Diskussion.

Wir konnten zum Glück sage ich jetzt iLUC Faktoren verhindern, weil diese wissenschaftlich höchst fragwürdig sind. Wir können gerne darüber diskutieren, wenn wir welche haben, die dann in letzter Konsequenz auch funktionieren. Ich möchte mich der Vorrednerin anschließen, die bereits jetzt davon spricht, dass wir über die Zeit nach 2020 nachdenken, denn wir brauchen einfach dann auch richtige Maßnahmen, um die CO2 Reduktion, die Energieversorgung und sonstiges weiter anzukurbeln. Wichtig ist die Förderung von fortschrittlichen Biokraftstoffen, das möchte ich ausdrücklich noch einmal betonen. Sprit aus Algen oder Abfallprodukten, das ist die Zukunft der Biotreibstoffe. Hier müssen wir auch jede Anstrengung und Energie hineinlegen, um das in Zukunft zu ermöglichen.